Chaque discussion budgétaire annuelle nous autorise à remettre l'ouvrage sur le métier. Dit autrement, le Parlement européen garde ses prérogatives de discussion du budget chaque année. En second lieu, nous sommes parvenus à gommer les coupes opérées par le Conseil, en rétablissant la majorité des crédits qu'il avait rabotés dans le souci de conserver des marges pour de prétendues dépenses imprévues, en particulier, la prolongation de la facilité budgétaire pour la Turquie permettant à ce pays d'assurer l'hébergement des réfugiés syriens. Si nous avons trouvé un accord, c'est parce que notre priorité visait à refonder les programmes de la rubrique 1a, ceux qui marchent le mieux, les programmes qui préparent notre avenir et protègent les Européens recherche via Horizon 2020, mobilité des jeunes via Erasmus, Erasmus et Erasmus Pro deux programmes qui, malheureusement, font des frustrations, car nous n'avons pas les moyens de répondre à tous les bons projets de recherche, pas plus qu'à l'ensemble des demandes formulées par les jeunes pour leur mobilité

Ces renforcements sont d'autant plus appréciables qu'ils bénéficient, mes chers collègues, d'argent frais. Nous avons pu également compléter les moyens alloués à la sécurité, à la coopération policière et judiciaire ainsi qu'à la montée en puissance de la politique d'asile et de la politique de voisinage. Notre devoir est de veiller à la pertinence des dépenses, à leur valeur ajoutée. Nous avons le devoir d'apaiser nos pulsions dépensières. Nous avons ainsi estimé nécessaire de faire des économies en réduisant les crédits consacrés à la préadhésion de la Turquie. Je comprends que certains de nos collègues auraient aimé abonder l'initiative pour l'emploi des jeunes. Qu'il soit clair, mes chers collègues, que nous partageons tous cette volonté de lutter contre le chômage des jeunes, ce scandale qui est un cancer pour notre société. Mais je rappelle qu'un amendement de 116 millions à l'initiative du Parlement européen a permis d'augmenter de 50 la ligne de crédit et que la Commission s'est engagée, en tant que de besoin si les crédits étaient épuisés, à présenter un projet de budget rectificatif dans le courant de l'année

Au total, j'estime que le Parlement peut être satisfait du projet de budget

Je les remercie pour la qualité de leur travail. Mes chers collègues, je souhaite et j'espère que nous serons nombreux demain à voter le projet de budget de l'Union européenne pour